virðulegi forseti ég vil gera athugasemd við að óskað sé eftir heimild til lengri þingfundar í dag það er þannig að háttvirtir þingmenn í einfeldni sinni treysta á þetta plagg sem er starfsáætlun þingsins hæstvirtur forseti hefur ítrekað lagt sig fram um að telja okkur trú um að þetta sé það plagg sem unnið er eftir og ég vil sérstaklega vekja athygli á því að á fundi þingflokksformanna fyrir viku síðan var lögð fram áætlun um þinghald næstu tveggja vikna og þar á meðal dagsins í dag þar sem ekkert kom fram um það að settur yrði annar fundur að loknum fyrirspurnafundi og þetta var tilkynnt með tölvupósti án alls samráðs við okkur þingmenn í stjórnarandstöðunni seint á föstudaginn þegar var komið held ég fram á kvöld á föstudaginn þá er tilkynnt um þetta þetta er algerlega óásættanlegt frú forseti þar sem allir vita það að á mánudögum er fyrirspurnafundur þar er ekki mætingarskylda á þeim þingfundi það er eini þingfundurinn þar sem ekki er mætingarskylda síðan er frídagur á morgun og það er vitað að fjölmargir þingmenn hafa gert áætlanir þannig að ég geri athugasemd við þetta frú forseti og finnast þessi vinnubrögð ólíðandi forseti minnir á ræðumörk í ræðutíma og biður háttvirtir þingmenn að virða þau tímamörk